Señora Presidenta, apoyo el inicio de una nueva etapa en las instituciones europeas en la contratación de las personas con discapacidad. Este colectivo necesita una discriminación positiva en la oferta de empleo público europeo.

Las instituciones europeas se suman así a la práctica de algunas instituciones estatales y regionales que aplican este criterio. En el País Vasco, esa reserva en algunos cuerpos de la Administración alcanza hasta el 5 y el 93 de sus compañeros cree que su rendimiento es igual al del resto y su grado de aceptación en el entorno laboral es de un 4,6 sobre 5. Y esta medida ayudará, además, a sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades de estos colectivos y a impulsar en ella otras actitudes en línea con la Estrategia 2020. Un compromiso renovado para una Europa sin barreras. Y nos sumamos así al protagonismo que en toda la Unión tiene en las empresas del tercer sector la economía social y el asociacionismo de las personas con discapacidad en la creación de empleo para personas que tienen mucho que aportar. Porque muchas de estas limitaciones obligan a quienes las padecen a desarrollar habilidades y pericias que son verdaderas fuentes de valor añadido en los empleos que desempeñan. Algo que aprendí cuando una persona ciega me explicaba la utilidad de un llavero que le servía para saber si había iluminación en el lugar en el que se encontraba.